langer Zeit engagieren, und dies mit hoher Kompetenz.

Wenn Sie Ihre Nachbarn, Ihre Freunde fragen Energiesparen ist bekannt, Energieeffizienz ist irgendetwas Akademisches. In der Tat ist bei diesem Ziel die Frage, was erreicht werden muss, noch nicht abschließend definiert. Wir haben eine Energiegesamtbilanz 2005, ergänzt um das Jahr 2007 wegen der Einbeziehung Rumäniens und Bulgariens, das ist das Ausgangsjahr.

In meinem Land Deutschland eher nicht. Aber in neuen Mitgliedstaaten Stichwort Automobile, Pkw Dichte, Wohnraumgröße, industrielle Entwicklung mit Sicherheit. Es liegt bisher aber noch kein objektiv gültiger Perspektivbericht vor. 20 von wie viel ist unbekannt. Da gibt es PRIMES und andere Modelle ich ziehe manche Zahlenprognose in Zweifel.

Das heißt, wir brauchen erst Zahlen, Perspektiven, Prognosen mit Autorität. Die wollen wir bis Februar, März erarbeiten.

an? Zuallererst im Bereich der Bestandsgebäude. Im Bereich von Wohnen, Arbeiten, Industrie, der bestehenden Gebäude gibt es am meisten zu tun. Da sehe ich eine Vorbildwirkung der öffentlichen Eigentümer Kommunen, Länder. Das heißt, überall, wo die Öffentlichkeit Eigentum hat, muss Effizienz zuallererst angestrebt werden. Zum Zweiten haben wir Strukturprogramme auf europäischer Ebene, und wir haben in den Ländern unterschiedliche Sanierungsprogramme. Die müssen wir verbinden. Wir müssen vielleicht weniger Pflaster für Marktplätze finanzieren und weniger Umgehungsstraßen, dafür aber mehr Energieeffizienz kofinanzieren. Ich halte dies für eine entscheidende Vorgabe auch für die nächste Haushaltsperiode auf europäischer

frage ich. Oder ein saturiertes Mitgliedsland, Deutschland, Österreich, Italien Wie bekommen wir es hin, dass zum Beispiel Österreich oder Deutschland minus 30 akzeptieren, damit Polen seine Wachstumsentwicklung und mehr Autos pro Bürger und anderes mehr in die Ziele einpassen kann? Da stehen uns noch gewaltige Diskussionen über die Konkretisierung in den Sektoren Industrie, Energiewirtschaft, Transport, Wohnen und in den Mitgliedstaaten

will am 4. Februar den Europäischen Rat mit dem Thema befassen, um nochmals konkret zu sehen, wie ernst es die Regierungen damit meinen, und komme dann mit einem konkreten Vorschlag für eine neue Energieeffizienzplanung zu Ihnen zurück. Dann haben wir mit Sicherheit im Frühjahr und Sommer genügend Gelegenheit, über alles zu sprechen, auch über die Frage der Verbindlichkeit. Es könnte vielleicht auch mit dem Maßstab der Subsidiarität ein Zwei Stufen Plan richtig

Jahren die Phase der Freiwilligkeit keine Fortschritte in Richtung 20 bei den Mitgliedstaaten